Jeżeli przyjrzymy się tej dyrektywie, to musimy odpowiedzieć na cztery pytania. Pytanie pierwsze czy nowe rozwiązania prawne i finansowe przeciwdziałają degradacji sieci dróg w Europie?

Po drugie czy dzięki propozycjom Parlamentu i Rady są szanse na szybsze przechodzenie na bardziej ekologiczne pojazdy? Po trzecie czy poprawi się poziom, jeśli chodzi o bezpieczeństwo całego ruchu drogowego, ale także, co ważne, czy kierowcy mają szansę na lepsze warunki pracy? I po czwarte czy powszechniejsze stanie się to, że także użytkownicy dróg będą brali udział w poprawie stanu środowiska naturalnego?